Wrażliwe punkty to stwierdzenie uchybienia w zakresie stosowania kryteriów selekcji i kryteriów udzielania zamówień. Pani sprawozdawczyni przywołuje w swoim sprawozdaniu główne zastrzeżenia Trybunału Obrachunkowego, które dotyczyły procedur przetargowych działania, które były zalecone to odpowiednie narzędzia kontrolne, lepsze wytyczne, dokładniejsze stosowanie zasad udzielania zamówień publicznych.

Są to poważne kwoty i myślę, że tutaj te wyjaśnienia w pełni są zasadne. Kwestionowana też jest rola Parlamentu w udzielaniu absolutorium. Rada inaczej interpretuje prawo do udzielania absolutorium. Według nas, w każdym razie, unika współpracy z Parlamentem, a na pewno nie udziela informacji. Sprawozdawczyni zresztą sugeruje, że do lepszej współpracy Rady i Parlamentu Europejskiego w przyszłości mogłoby się przyczynić listy dokumentów, które powinny być wymieniane pomiędzy instytucjami, aby proces udzielania absolutorium przebiegał sprawniej i obie instytucje mogły odpowiednio wypełnić swoje role. Cieszy postawa litewskiej prezydencji, która deklaruje, że jest gotowa do współpracy. Miejmy nadzieję, że to będzie ten przełom w dotychczasowej praktyce.